Vážený pane předsedající, vážená paní komisařko, autonomní dodatečná opatření vnímám jako užitečný nástroj, který může podpořit Ukrajinu v těžké ekonomické situaci a v návaznosti na asociační dohodu podpořit její postupnou integraci s vnitřním trhem Evropské unie. Dnes projednávaná opatření vysílají silný signál, že Evropská unie je připravena Ukrajině pomoci. Zpráva je však méně příznivá než návrh Evropské komise. Ze zahraničněpolitického pohledu není možné, aby na jednu stranu Evropský parlament deklaroval podporu Ukrajině, ale potom prakticky zprávu obsahově vyprázdnil a tím snížil důvěryhodnost Evropské unie jako partnera. Je pro nás rovněž důležité přijmout opatření s původním zněním od Komise co nejdříve, a tím co nejvíce podpořit Ukrajinu a rozvoj její ekonomiky, a to bez ohledu na hlasy Kremlu, které zaznívají i v tomto Parlamentu z extrémní pravice i levice.